Mam dla Pani dobrą wiadomość dzisiaj zakończyły się negocjacje w sprawie tej rezolucji, o której rozmawiamy, zakończyły się 4 godziny temu i właściwie nie było tam specjalnej dyskusji, dlatego że wszystkie grupy polityczne były zgodne.